Conform unor studii, ea crește riscul de cancer și boli de inimă. Cu toate acestea, salut compromisul la care s a ajuns în cadrul arbitrajului OMC privind așa numita dispută a cărnii de vită cu hormoni dintre SUA și UE. Uniunea va putea obține îndeplinirea criteriilor fitosanitare pentru carnea de vită, motivul conflictului din ultimii 13 ani, iar SUA va permite treptat importul anumitor categorii de produse europene, în special cele tradiționale. Printre primele produse înscrise în baza de date europeană în domeniu a fost și un produs românesc, magiunul de Topoloveni. Domnule comisar, în ce mod se va aplica sistemul de calitate europeană a produselor agricole în relația cu SUA și, în special, cum se va implementa sistemul de indicații geografice protejate?